Amit ma láttunk, az szinte mindegyik hozzászóló megerősítette hogy a demokrácia és az emberi jogok európai pénzügyi eszköze nagyon fontos, és talán az egyetlen eszköze az Uniónak, amely harmadik országok demokratizálódására, emberi jogok megvédésére olyan szinten megy, hogy azt a civil szervezetek direkt módon tudják kapni.

Ezért fontos, és ezért tartjuk nagyon szükségesnek, hogy minden olyan technikai könnyítést elősegítsünk, amivel ezek a szervezetek minél hamarabb hozzájutnak a nagyon sokszor létfeltételüket adó támogatásukhoz. Ugyanakkor, pontosan azért, mert egy ilyen kiemelt területen működik ez, egy ilyen NGO kal, civil szervezetekkel kapcsolatban lévő eszközről beszélünk, fontos, hogy a Parlament igenis beleszólhasson, hogy milyen stratégia, milyen hosszútávú program lesz, és kulcskérdés, hogy a Parlament lássa, hogy hogyan használják fel ezeket a pénzeket, és ezt nem csak hétéves kerettervek végén. Ezért tartjuk fontosnak a Parlamentet megillető demokratikus ellenőrzési és beleszólási jog hangsúlyozását. Én hiszek a közös megoldás megtalálásában, különösen a ma reggeli találkozó után, mind Ashton főképviselő, mint Piebalgs biztos úrral, és én is komolyan gondolom azt, hogy ha a politikai akarat megvan, akkor az le fogja győzni a jogi akadályokat.